Ich habe mir die Statistiken angeschaut Die Wirkung ist unbefriedigend. Und dann sagen Sie Mehr ist dringend nötig. Von einer Rezeptur, die nicht wirkt, brauchen wir nicht mehr.

Wir müssen uns fragen, warum die Jugendarbeitslosigkeit in der südlichen Peripherie so hoch ist. Wir müssen uns fragen, warum die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland von zwölf auf sieben Prozent zurückgegangen ist, warum die Arbeitslosigkeit bei uns in Deutschland von zehn auf fünf Prozent zurückgegangen ist. Das müssen wir prüfen.

Hier wird davon gesprochen, wir müssten die Folgen berücksichtigen. Nein, wir müssen die Ursachen in den Blick nehmen! Die Ursachen sind ein falscher Wechselkurs innerhalb der Europäischen Währungsunion. Das ist der Grund.

Unser Export wird subventioniert. Der Export der südlichen Peripherie wird mit Steuern belastet. Das ist das, woran wir etwas ändern müssen.